Vor einigen Tagen bin ich überschwemmt worden mit Spamnachrichten, wonach mir in Tausenden von E Mails klargemacht wird, welches Verhängnis auf uns zukommt, wenn wir diesem Vertrag zustimmen.

Das ist ja gerade kindisch, was ich da höre über Ihre Angelegenheiten.